Atrag atenția Comisiei și conducerii Agenției că este necesar ca bugetul ENISA să fie dimensionat în conformitate cu sarcinile și atribuțiile acesteia, astfel încât cea mai mare parte a bugetului să fie alocată activităților operaționale. Curtea de Conturi a constatat că au fost reportate 33 din creditele aferente bugetului operațional al Agenției, ceea ce poate indica întârzieri în realizarea activității sale și contravine principiului bugetar al anualității. Deși situația s a îmbunătățit față de exercițiul precedent, consider că sunt necesare în continuare măsuri ferme pentru realizarea unei mai bune planificări și execuții bugetare.